Voorzitter, mijnheer Van der Stoep, die controles op die treinen tussen België en Nederland vinden momenteel plaats.

De ene is van Nederlands Turkse afkomst, de ander is van Nederlands Surinaamse afkomst. Ze hebben allebei een kleurtje en ze worden allebei meerdere keren om hun paspoort gevraagd.

Is dat de vorm die u voorstaat of had u graag gewild dat we Nederlanders aan de grens naar Nederland, laten wachten totdat ze de grens mogen passeren?